Pane komisaři, musím říct, že dnes byla pro mne Vaše odpověď nedostatečná. Já totiž očekávám od Evropské komise jednoznačné odmítnutí kroků turecké vlády a prezidenta Erdogana, které omezují politickou pluralitu a demokracii.

Je pro mne zásadním signálem jednak to, že jde o akt proti konkrétní skupině poslanců Kurdské strany, a také jednoznačná reakce opoziční Lidové republikánské strany, která odmítá tento krok prezidenta Erdogana. Pokud Turecko požaduje po Evropské unii bezvízový styk, musí plnit nejen technické podmínky, ale musí také dodržovat pravidla právního státu a chránit občanská práva. Pokud nebude tyto podmínky plnit, pak ani Evropská unie nemůže pokračovat v jednání o bezvízovém styku.